ég beini hér tveimur fyrirspurnum til hæstvirts samgönguráðherra annars vegar um björgunarbúninga og hins vegar um eftirlit með öryggisfræðslu sjómanna það eru liðin tuttugu og tvö ár frá því að menn settu reglur um það að björgunarbúningar yrðu settir í skip yfir tólf metrum það var gert árið nítján hundruð áttatíu og sjö og vil ég með leyfi forseta fá að lesa hér úr nokkuð merku blaði sem heitir til sjávar sem er fréttablað siglingastofnunar og síðasta tölublað er helgað slysavörnum úti á sjó þann tuttugu og tvö maí nítján hundruð níutíu og þrjú var andvari ve hundrað að veiðum með botnvörpu í reynisdýpi veður var vaxandi að austan og þungur sjór þegar hífa skyldi inn trollið festist það í botni með þeim afleiðingum að sjór komst í fiskmóttöku spilrými og millidekk skipið fékk á sig slagsíðu sem jókst stöðugt svo skipverjar sáu sitt óvænna og klæddust björgunarbúningum einn skipverja hugðist sjósetja gúmmíbjörgunarbát en ekki gafst tími til þess áður þar sem skipið lagðist á hliðina og sökk mjög snögglega skipstjóri náði sambandi við smáey ve sem var að veiðum skammt frá

allir skipverjar andvara lentu í sjónum en eftir tæplega hálftíma volk náði áhöfnin á smáey að bjarga þeim öllum um borð hefðu björgunarbúningar ekki verið komnir til sögunnar hefði varla þurft að spyrja að leikslokum þetta frú forseti undirstrikar það að ég tel mjög mikilvægt að menn setji sams konar reglur fyrir báta undir tólf metrum og í ljósi þess að það á að fara að samþykkja hér ný lög um strandveiðar á alþingi þá tel ég mjög mikilvægt að menn komi þessum máli áfram hins vegar er seinni spurningin mín um öryggisatriði sjómanna eða eftirlit með þeim þá er það þannig að bátum undir tólf metrum er ekki skylt að hafa lögskráningu og forsvarsmenn smábátafélagsins hafa sett sig upp á móti því og finnst það þunglamalegt þá velti ég því upp við hæstvirtan samgönguráðherra að eins og þetta er gert í dag þá eru menn skyldugir til þess að tryggja áhöfnina og hvort það væri þá hugsanlega hægt að gera það með þeim hætti að menn mundu tilkynna þá um kennitölur þannig að það væri hægt að hafa einhvers konar eftirlit með því hvort þeir aðilar sem eru að stunda sjó á bátum undir tólf metrum hafi lokið öryggisfræðslu það hefur margoft komið fram hjá þeim mönnum sem hafa lent í sjávarháska að